Ja chcę powiedzieć tylko jedno i najważniejsze Unia Europejska jest odpowiedzialna, państwa Unii Europejskiej są odpowiedzialne za to, co się dzieje na świecie, ale przede wszystkim są odpowiedzialne za swoje własne narody, za państwa, za obywateli, którzy pokładają w naszych działaniach swoje nadzieje, także nadzieje na swój dobry rozwój w przyszłości musimy to brać pod uwagę. Kiedy chcemy podjąć odpowiedzialność za sprawy w skali globalnej, nie wchodzę tu już w szczegóły, wówczas ta odpowiedzialność musi dotyczyć wszystkich po równo, jednych jeśli chodzi o redukcję, innych jeśli chodzi o ochronę środowiska, innych jeszcze o coś tego nam dzisiaj brakuje.